virðulegur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins íslands númer þrjátíu og þrjú nítján hundruð fjörutíu og fjögur með síðari breytingum

og ég vil taka það fram hér sérstaklega í upphafi að þetta mál er eitt af þeim málum sem

þegar gengið var til viðræðna um að verja þá minnihlutastjórn sem nú situr að völdum á íslandi falli eða vantrausti þá lögðum við áherslu á nokkur mál það var meðal annars um aðgerðir til þess að taka á erfiðleikum í atvinnulífinu og gagnvart heimilunum í landinu það var líka að ná

þetta mál er okkur framsóknarmönnum afar mikilvægt og við teljum bráðnauðsynlegt að það fái afgreiðslu hér á þinginu fyrir næstu kosningar og helst sem fyrst

alþingismaður og ráðherra veitti forustu sú nefnd vann að ýmsum hugmyndum varðandi meira íbúalýðræði og hvernig íbúar gætu meira komið að því að taka ákvarðanir hér í landinu með þjóðaratkvæðagreiðslum og öðrum hætti og sú nefnd kom með hugmyndir um stjórnlagaþing útfærði þær að einhverju leyti síðan fór tillaga frá þessari nefnd inn á síðasta flokksþing framsóknarflokksins sem haldið var sextándi tilsstrik átjánda janúar síðastliðinn og þar fékk þetta mál vinnslu og síðan var það samþykkt á því þingi og upp úr þeirri ályktun var svo þetta frumvarp unnið virðulegur forseti frumvarpið var kynnt á blaðamannafundi tuttugasta og níunda janúar og því var síðan dreift hér sjötta febrúar þannig að þetta er forsagan að þessu frumvarpi virðulegur forseti af hverju erum við yfirleitt að velta því fyrir okkur að setja hér af stað svokallað stjórnlagaþing jú það er þannig virðulegur forseti að þjóðin upplifir að hún standi á krossgötum og hún vill sjálf marka sér leið til betri framtíðar það er alveg ljóst að efnahagshrunið sem við höfum upplifað á síðustu mánuðum er hvati að því að stór hluti þjóðarinnar vill sjá breytingar á stjórnarháttum hér á íslandi við framsóknarmenn höfum skynjað þennan þunga hjá þjóðinni og höfum viljað bregðast við með því að vinna í stofnunum flokksins og síðan með því að leggja fram þetta frumvarp hér í þinginu og leggja svona mikla áherslu á það við þá flokka sem hér fara með völd í augnablikinu samfylkinguna og vinstri græna það

ganga meira eða minna út á stjórnlagaþing hvort flokkarnir hafi í hyggju að veita þessu máli brautargengi því að hér verði sett upp stjórnlagaþing og hvort það megi treysta því að flokkarnir komi því í gegn áður en þingi lýkur og hvernig flokkarnir líti á þetta mál bara yfirleitt það má því segja að málið tengist svokölluðu nýja íslandi og við sem erum í framsóknarflokknum og upplifum miklar breytingar þar líka innan dyra og sumir kalla flokkinn núna nýja framsókn að við erum stolt af því að geta verið í forustu við að leggja fram þetta mál á þinginu við þessar aðstæður það hefur tvisvar sinnum áður virðulegur forseti verið lögð fram tillaga um stjórnlagaþing hér á alþingi og hún var lögð fram fyrst af páli zóphóníassyni þingmanni framsóknarflokksins árið nítján hundruð fjörutíu og átta og svo aftur af jóhönnu sigurðardóttur núv forsætisráðherra árið nítján hundruð níutíu og fimm

sjáum við að stjórnarskrá íslands hefur breyst alveg ótrúlega lítið í tímans rás

var gjöf frá danakóngi átján hundruð sjötíu og fjögur fyrsta stjórnarskráin og sú stjórnarskrá sem kristján níundi færði okkur íslendingum var sniðin eftir þeirri dönsku frá átján hundruð fjörutíu og níu í þeirri stjórnarskrá var framkvæmdarvaldið í reynd hjá konungi og ráðgjöfum hans en ráðherrarnir voru skipaðir af konungi án samráðs við þingið áðan er það þannig virðulegur forseti að þegar ísland varð fullvalda nítján hundruð og átján og síðar lýðveldi nítján hundruð fjörutíu og fjögur voru ekki gerðar veigamiklar breytingar á stjórnarskránni frá átján hundruð sjötíu og fjögur og þær breytingar sem voru gerðar voru að skipta konungi út fyrir þjóðkjörinn forseta ég vil grípa hér niður virðulegur forseti í grein sem eiríkur tómasson lagaprófessor skrifaði og ber nafnið nú er lag og birtist í fréttablaðinu fjórtánda febrúar síðastliðinn virðulegi forseti það liggur við að maður segi þetta nú bara skondið að þurfa að viðurkenna það að við erum með stjórnarskrá sem er allt of mikið í takt við það sem tíðkaðist átján hundruð fjörutíu og níu hún hefur breyst alveg ótrúlega lítið virðulegi forseti það er búið að setja upp á þessum tíma síðan við fengum stjórnarskrána þá hafa stjórnvöld við og við reynt að breyta stjórnarskránni og það hafa nokkrar nefndir starfar þær hafa yfirleitt gefist upp og það hefur lítið komið út úr þeim með örfáum undantekningum ég vil nefna hér að það sem kannski er næst okkur í tíma og rúmi er að í ársbyrjun tvö þúsund og fimm skipað þáverandi forsætisráðherra níu manna nefnd til að endurskoða stjórnarskrána

okkar frumvarpi greinargerðinni virðulegi forseti þá er dregið fram að erfiðlega gekk að ná samkomulagi í nefndinni um breytingar og má segja að það eina sem hún hafi komist að samkomulagi um var að breyta þeirri aðferð sem notuð skuli við breytingar á stjórnarskrá jón kristjánsson fyrrverandi þingmaður og ráðherra var formaður þessarar nefndar og við þingmenn sem mörg hver erum hér og fylgdust með málum í þessari nefnd vitum auðvitað að þetta gekk mjög brösulega þetta starf þarna voru miklar deilur á milli flokkanna og ég vil tilgreina sérstaklega á milli samfylkingar og sjálfstæðisflokks og þeir geta reynt að skýra það kannski nánar í sínum ræðum á eftir þar sem var mjög reynt að ná einhverjum

sem er þó betra en ekki neitt en það var nánast ekkert sem kom út úr þessari nefnd það er virðulegi forseti vegna þess að þingmenn og það verður að viðurkennast eins og það er þingmenn eru svo hagsmunatengdir

að okkur hefur ekki tekist að breyta stjórnarskránni

og í því bráðabirgðaákvæði er útfærsla á stjórnlagaþingi það er gert ráð fyrir því að á því þingi sitji sextíu og þrír fulltrúar sem eru kjörnir í almennum kosningum og þær skuli halda innan fjögurra mánaða frá gildistöku stjórnskipunarlaga þessara þessir sextíu og þrír fulltrúar það á deila um þessa tölu hún mætti vera hærri hún mætti vera lægri og það eru skiptar skoðanir á því hve margir eiga að sitja á svona stjórnlagaþingi af þessum sökum vil ég skjóta inn virðulegi forseti að sumir hafa talað um að það sé dýrt að sitja stjórnlagaþing það er ljóst að ef fulltrúarnir yrðu sextíu og þrjú mundi miðað við það að þeir fengju þingfararkaup þá mundi kostnaðurinn vera hundrað níutíu og sjö milljónir króna á ári kostnaðurinn yrði líklega eitthvað hærri af því að menn mundu þurfa að fá sérfræðiálit býst ég við ef hins vegar við fækkum fulltrúunum á stjórnlagaþinginu sem er örugglega hægt að gera en þó ekki þannig að þeir verði svo fáir að þeir endurspegli ekki sæmilega vilja þjóðarinnar en segjum að þeim yrði fækkað ofan í fjörutíu og eitt sem er tala sem gæti gengið upp að okkar mati okkar framsóknarmanna til sparnaðar þá mundi þingfararkaup fjörutíu og einn fulltrúa á stjórnlagaþingi vera hundrað tuttugu og átta milljónir virðulegi forseti

og í frumvarpinu er sagt að þessir frambjóðendur skyldu hafa meðmæli um þrjú hundruð kjósenda til að fá að vera í boði eitt er líka álitamál sem væri hægt að skoða það væri hægt að fækka mjög mikið þessum meðmælendum hugsanlega ofan í tíu og jafnvel að tilgreina að meðmælendurnir ættu þá að vera opinberir það er það ætti að birta opinber nöfn þeirra til að sporna við því að einhverjir fari í framboð mundu láta listann liggja á bensínstöð eða einhvers staðar þar sem hver sem er mundi skrifa og kannski væri ekkert mikið að hugsa um undir hvað hann væri að skrifa alla vega mundu meðmælendur með frambjóðendum til að fá einhver mundi vilja bera ábyrgð alla vega á frambjóðandanum við leggjum líka til virðulegur forseti að í stjórnlagaþingskosningunum væri landið eitt kjördæmi það væri ekki mörg kjördæmi eins og er til alþingis það eru sex kjördæmi þar heldur væri landið eitt kjördæmi og hver kjósandi gæti greitt allt að sjö frambjóðendum atkvæði hann mætti velja sjö af þeim lista sem er í boði allir mundu eiga kosningarrétt sem eiga kosningarrétt í dag samkvæmt þrítugustu og þriðju grein stjórnarskrárinnar og kjörgengi til stjórnlagaþings yrðu allir sem uppfylla kjörgengisskilyrði þrítugasta og fjórðu grein stjórnarskrárinnar eins og gildir um kosningar í dag að frátöldum sem mættu þá til dæmis ekki vera í kjöri að frátöldum forseta íslands ráðherrum alþingismönnum og varaþingmönnum þannig að hér er virðulegi forseti verið að taka algerlega út fyrir sviga ráðamenn þjóðarinnar í dag þeir gætu ekki verið í framboði til stjórnlagaþings enda er hugmyndafræðin sú að færa valdið tillöguréttinn á því að breyta stjórnarskránni frá þinginu til stjórnlagaþings í hendurnar á öðrum og síðan yrði að sjálfsögðu þjóðaratkvæðagreiðsla um tillöguna sem kæmi frá stjórnlagaþinginu í frumvarpinu er líka gert ráð fyrir því að forsætisnefnd stjórnlagaþings mundi skipa þrjátíu og einn fulltrúa samkvæmt tilnefningum almannasamtaka hagsmunasamtaka og stjórnmálasamtaka til setu í hlutaðeigandi starfsnefndum stjórnlagaþings með tillögurétti og málfrelsi þetta er gert virðulegi forseti til að fá breiða aðkomu afla úr samfélaginu að þeirri vinnu sem fram fer á stjórnlagaþinginu við að koma með tillögu um breytta stjórnarskrá í frumvarpinu er líka gert ráð fyrir því að stjórnlagaþing skuli starfa í allt að sex mánuði þingið mætti framlengja starfstíma sinn um allt að tvo mánuði með einföldum meiri hluta ef hægt gengur en sem sagt við gerum ráð fyrir því að það gæti tekið um sex mánuði fyrir stjórnlagaþingið að semja tillögu að góðri nýrri stjórnarskrá fyrir ísland einfaldur meiri hluta mundi ráða úrslitum varðandi einstök ákvæði í tillögunni að nýrri stjórnarskrá fyrir lýðveldið ísland og til samþykktar að heildartillögu að nýrri stjórnarskrá fyrir lýðveldið ísland á þinginu þarf samþykki tveggja þriðju kjörinna þingfulltrúa ef næst þessi tilskildi aukni meiri hluti fyrir tillögu að nýrri stjórnarskrá á stjórnlagaþinginu þá skal tillagan innan tveggja mánaða frá samþykkt hennar á þinginu borin undir alla sem eiga kosningarrétt samkvæmt þrítugustu og þriðju grein stjórnarskrárinnar í leynilegri þjóðaratkvæðagreiðslu til samþykktar eða synjunar með einföldum meiri hluta greiddra atkvæða þannig að þá mundi öll þjóðin mæta í þjóðaratkvæðagreiðslu og greiða atkvæði um tillögu stjórnlagaþings að nýrri stjórnarskrá og væntanlega samþykkja maður gerir frekar ráð fyrir því að þjóðin mundi samþykkja tillöguna með einföldum meiri hluta en ef svo fer að hún geri það ekki sem skal ekki útilokast þá mundu varafulltrúar á stjórnlagaþingi taka sæti aðalfulltrúa sem yrðu þá varafulltrúar yrði sem sagt alveg nýtt þing varafulltrúar yrðu þá aðalmennirnir og þeir mundu fá þá þetta nýja stjórnlagaþing þrjá mánuði til að vinna aðra tillögu síðan færi sama ferlið í gang mætti framlengja um einn mánuð og svo skyldi bera aftur niðurstöðu stjórnlagaþings undir þjóðina með sama hætti og fyrr í þjóðaratkvæðagreiðslu til að ná fram samþykkt síðan eru hér praktísk atriði virðulegur forseti í fyrstu grein sem lýsa betur því hvaða kjör og réttindi stjórnlagaþingsfulltrúar skuli njóta og þar er kannski það sem skiptir mestu máli er að þeir mundu njóta þingfararkaups fólk þyrfti auðvitað að taka sér frí í þeirri vinnu sem það er í dag væri það kosið á stjórnlagaþing og það mundi ekki stofnast til eftirlauna samkvæmt lögum um eftirlaun í dag en það er svo sem verið að leggja til að breyta þeim

eins og áður þannig að við yrðum þá með tvö þing í landinu eitt hefðbundið alþingi sem væri að vinna á sama hátt og áður samhliða því að stjórnlagaþing mundi starfa virðulegi forseti hvað mundi stjórnlagaþingið ræða ég vil nefna nokkur atriði og það ber ekki að líta á þennan lista sem ég nefni hér sem einhverja skipun til stjórnlagaþings heldur lista að tillögum sem stjórnlagaþing gæti rætt ef það vill það fær frjálsar hendur stjórnlagaþingið varðandi hvað það vill taka upp varðandi nýja stjórnarskrá en á stjórnlagaþinginu gætu komið til álita hugmyndir á borð við afnám þingræðis og beina kosningu handhafa framkvæmdarvalds til dæmis forseta eða forsætisráðherra styrkingsins til dæmis með því að einn þriðji hluti þingmanna geti vísað málum í þjóðaratkvæðagreiðslu og ráðherrar geti ekki setið á þingi

með stuðningi margra að ráðherrar eigi ekki á sama tíma og þeir gegna ráðherradómi að hafa atkvæðisrétt í þinginu sem almennir þingmenn líka með því er ekki verið að skilja nógu mikið á milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds þá er framkvæmdarvaldið að seilast inn á svið löggjafarvaldsins menn sitja má segja beggja vegna borðs og í erlendum ríkjum og ég vil nefna sérstaklega til dæmis á norðurlöndunum bæði til dæmis í noregi og danmörku sitja ráðherrar ekki á sama tíma sem þingmenn og þeir gegna ráðherradómi norðmenn eru ég segi nú ekki furðu lostnir en þeir eru mjög hissa þegar maður segir þeim frá því að hér geti ráðherrar greitt atkvæði í þinginu þeir eru svo óvanir því þetta mál hefur verið flutt af þeirri sem hér stendur og háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson hefur líka flutt mál á þessum nótum og fleiri þingmenn sem hér eru inni hafa verið aðilar að þessum málum en það hefur komist til nefndar svo hafa þessi mál dagað uppi þar ég vil líka nefna hér að stjórnlagaþingið gæti skoðað hugmyndir á borð við betra aðhald mismunandi valdaþátta innbyrðis það er gagnvart löggjafarvaldi framkvæmdarvaldi og dómsvaldi virkari ráðherraábyrgð óháðara vald dómara til dæmis með staðfestingu af hálfu aukins meiri hluta þings

að val á dómurum hefur sætt talsverðri gagnrýni upp á síðkastið þar sem menn hafa ekki talið og þar vil ég vísa sérstaklega til meðal annars umboðsmanns alþingis að þar hafi verið gætt réttrar stjórnsýslu við val á dómara hérna vil ég líka nefna aukið valfrelsi kjósenda um fulltrúa á framboðslistum stjórnmálaflokka það er svokallað persónukjör sem hefur komið til umræðu í aðdraganda þessara kosninga núna einnig takmörkun kjörtímabils þingmanna og seturéttar ráðherra aukinn möguleika á þjóðaratkvæðagreiðslu og jafnvel frumkvæði að löggjöf frá almenningi gegnsærra stjórnkerfi hvort þörf sé á sérstökum þjóðhöfðingja og hvert sé hlutverk hans hlutverk umhverfisnefndar og auðlindaréttar í stjórnarskránni samband trúfélaga og ríkis tímabundið framsal hluta ríkisvalds til yfirþjóðlegra stofnana hér hafa menn auðvitað hugað svolítið nánar að tengslum okkar við evrópusambandið breytt kjördæmaskipan og síðast en ekki síst skýrt og ótvírætt sjálfstæði þriggja meginþátta ríkisvaldsins löggjafarvaldsins dómsvaldsins og framkvæmdarvaldsins virðulegi forseti þetta eru líklega þau atriði sem stjórnlagaþing mun sérstaklega skoða og hugsanlega fleiri varðandi tímasetningar og það er mjög spennandi umræða hvaða tímasetningar sjá þingmenn fyrir sér fyrir stjórnlagaþing við framsóknarmenn teljum að tvennt komi til greina þar það er annaðhvort að drífa í þessu máli og treysta á að meiri hluti alþingismanna sé það hrifinn af stjórnlagaþingi að þeir séu tilbúnir til að samþykkja það frumvarp sem hér liggur frammi með einhverjum breytingum og drífa í því að koma því í gegn sem fyrst þannig að við getum kosið til stjórnlagaþings samhliða næstu alþingiskosningum það er tuttugasti og fimmta apríl þetta mun mörgum þykja mjög bratt þetta er hægt að okkar mati og við erum tilbúin til þess að reyna að tala fyrir því en gerum okkur grein fyrir að það geta komið upp andstæð sjónarmið hér inni og þá kannski sérstaklega hjá sjálfstæðisflokknum alla vega miðað við það sem maður hefur séð á opinberum vettvangi haft eftir einum fulltrúa sem þó hefur tjáð sig um þetta mál stjórnlagaþings sem er háttvirtur þingmaður jón gunnarsson þá var þungur tónn í honum gagnvart því að fara í þessar breytingar núna

það er annaðhvort að drífa í þessu strax og það eru ákveðin rök með því og líka rök á móti þetta er ansi bratt þetta þarf að gerast hratt og svo er líka hægt að gera þetta hægar það er að samþykkja stjórnlagaþing og þá væntanlega nákvæmlega hvernig það ætti að líta út fyrir kosningar staðfesta það eftir kosningar og drífa í því að kjósa stjórnlagaþingið í haust svo væri þá afurðin væntanlega drög að nýrri stjórnarskrá til sex mánuðum bíða segjum það þá væri hægt að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslu um nýja stjórnarskrá samhliða sveitarstjórnarkosningum tvö þúsund og tíu þannig að þetta væri hægt líka framsóknarmenn telja báðar aðferðirnar koma til greina og vilja ekki lenda í þeirri stöðu þess vegna hefur sú hugmynd kviknað að drífa í þessu strax það væri mjög vont ef við lentum í þeirri stöðu að næsta ríkisstjórn og næsta þing mundi humma þetta fram að sér allt og tefja þetta og það yrði ekkert úr þessu það væri mjög slæm niðurstaða og að því leyti er það svolítið lokkandi að gera þetta bara strax rökin með því að gera þetta strax er að á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar sem nú situr er sagt að það eigi að samþykkja lög um skipan og verkefni stjórnlagaþings þannig að það er vilji fyrir hendi að einhverju leyti

nægur ef viljinn er á annað borð fyrir hendi hjá meiri hluta alþingis og ég held að maður verði að viðurkenna það að

það verða öfl hér inni sem munu draga lappirnar þannig að sú er hér stendur er komin á þá skoðun að þaðan á meiri hluta það mundi vera eðlilegt af því að annars skeður ekki neitt ef kosið yrði tuttugasta og fimmta apríl gæti til dæmis framboðsfrestur runnið út áttunda apríl og þá hefðu frambjóðendur rúman hálfan mánuð til að kynna sig og það væri hægt að hafa þá kynningu brenna við þannig að það er að vissu leyti kostur að gera þetta þar það er líka hægt að segja að

mikil áhrif á val fulltrúa á stjórnlagaþingi þeir eru bara uppteknir í eigin kosningabaráttu til alþingiskosninga þannig að þeir mundu ekki hafa mjög mikil áhrif á hverjir mundu velja slíkt stjórnlagaþing þetta yrði svona átakaminna býst ég við þannig að það eru líka rök

gæti komið saman í fyrsta sinn sautjánda hún næst komandi á sextíu og fimm ára afmæli lýðveldisins það gæfist alveg tími til að undirbúa slíkt og þingið mundi svo starfa í sex til átta mánuði og þá væri hægt að bera nýja stjórnarskrá undir þjóðaratkvæði samhliða sveitarstjórnarkosningum vorið tvö þúsund og tíu eins og er hægt líka ef stjórnlagaþingið tekur til starfa næsta haust og verður kosið næsta haust

en það sem mælir því á móti er að tíminn er naumur og það þyrfti að vera talsverður vilji innan dyra meirihlutavilji til að ná þessu í gegn til að hægt sé að fara þessa leið virðulegi forseti ég sé að tími minn er að þrotum kominn þetta mál stjórnlagaþing er mjög stórt mál og það er reyndar svo mikilvægt í augum margra að lýðræðisbyltingin svokallaða er jafnvel að íhuga framboð til alþingiskosninga vegna þessa máls það er ef héðan koma mjög neikvæð skilaboð sem ég vona að verði ekki þá mun það hvetja lýðræðisbyltinguna í framboð en af því tilefni vil ég segja að framsóknarmenn

og hafa náð um það ég er mjög ánægð með það ég undirstrika það ég er mjög ánægð með viðtökur bæði samfylkingarinnar og vinstri grænna gagnvart þessu máli það er nefnd að störfum að undirbúa þetta mál og það er hægt að nýta þá vinnu ásamt þeirri vinnu sem við framsóknarmenn höfum nú þegar lagt í með þessu frumvarpi og þeim flutningi að vera með það í þinginu núna

sýna þennan vilja og ég vona að sá vilji endist út í gegn frjálslyndir eru aðeins óskrifaðra blað en taka væntanlega til máls á eftir og svo er sjálfstæðisflokkurinn það er auðvitað ekki alveg skýrt hvað sjálfstæðisflokkurinn vill í þessu en ég vona að sjálfstæðisflokkurinn falli ekki í þá gryfju að tala neikvætt um stjórnlagaþing finna því allt til foráttu og tala um að það sé ekki hægt að gera neinar breytingar nema í hundrað prósent samkomulagi af því að hér er um stjórnarskrána að ræða

allir þingmenn verði sammála um eitthvað í sambandi við stjórnarskrána þá bíðum við til eilífðarnóns nú verðum við að taka þetta mál úr höndum þingsins og flytja það til þjóðarinnar stjórnlagaþing eru fulltrúar þjóðarinnar eru kosnir í almennum kosningum þar sem landið er eitt kjördæmi og þar verða fulltrúar sem þjóðin treystir til að koma með drög að nýrri stjórnarskrá og síðan á þjóðin að blessa þá tillögu eða hafna henni þegar þar að kemur ég vona að sjálfstæðismenn taki vel í þessa hugmyndafræði og vil alveg gefa þeim möguleika á að einhenda sér í þessa vinnu með okkur sem teljum mikilvægt að koma hér sem fyrst á stjórnlagaþingi svo við fáum nýja stjórnarskrá